Et ce pays s'est reconstruit, malgré tout. Il s'est reconstruit grâce à une politique libérale organisée par l'État, orientée vers le développement économique.

Alors je veux bien qu'on critique la Chine, mais il serait peut être profitable à ce Parlement qu'il s'en tienne à la charte des Nations unies.